Austatud istungi juhataja! Teise maailmasõjani viinud sündmused ja Teine maailmasõda olid väga traagilised kõigile Euroopa rahvastele. Genotsiid, holokaust ja mitme Euroopa riigi iseseisvuse kaotus aastakümneteks Nõukogude okupatsiooni tõttu. On terve rida Euroopa riike, kelle inimesed kannatasid nii Natsi Saksamaa kui ka Nõukogude okupatsiooni ja repressioonide all. Seetõttu on täiesti kohatu nüüd aastakümneid hiljem püüda õigustada diktaatorite Hitleri ja Stalini kuritegusid ja kokkuleppeid ning püüda otsida neile justkui õigustust. Paljud Euroopa rahvad kaotasid oma iseseisvuse aastakümneteks ja kaotasid ka kümneid või sadu tuhandeid inimesi. Ja sellest karmist kogemusest tuleb õppida. See põlvkond inimesi on meie seast kadumas, kel on isiklik mälestus sellest, mis nendele kuritegudele eelnes ja kuidas see võimalikuks sai, mis Euroopa ühiskondades muutus. Seetõttu on eriti oluline, et ka uutele põlvkondadele jõuaks kohale mõistmine, mis Euroopas juhtus ja mis võimaldas nii Hitleri kui ka Stalini juhitud režiimidel kuritegusid teha. Ja sellele ei aita kuidagi kaasa katsed ajalugu ümber kirjutada ja õigustada nende diktaatorite sooritatud kuritegusid.